lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri og lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum frá háttvirtri

að endurgreiða vörugjald og virðisaukaskatt af áður skráðum vélknúnum ökutækjum sem eru afskráð og flutt úr landi eftir nánar greindum skilyrðum þeir sem komu á fund nefndarinnar voru almennt sammála tilgangi frumvarpsins fram kom sú gagnrýni að gildistími þess væri of stuttur og kynni að valda óðagoti við útflutning auk þess sem sumir töldu að reglur frumvarpsins væru eðlilegar og ættu að gilda til frambúðar gerðar voru athugasemdir við afskriftaviðmið fyrningarstuðul er liggur til grundvallar útreikningi á endurgreiðslu og talið að það endurspeglaði ekki nægilega vel raunverulegt verðfall á bifreiðum einnig voru gagnrýnd tilmæli frumvarpsins um sérstaka ástandsskoðun tollstjóra og heimild til töku gjalds vegna hennar meiri hlutinn bendir á að sú ráðstöfun sem í frumvarpinu felst er tímabundin og til komin vegna sérstakra aðstæðna í efnahagsmálum þjóðarinnar ætlunin er að auka möguleika eigenda bifreiða á að koma þeim í verð með tilheyrandi öflun gjaldeyristekna sem ætla má að verði varið til niðurgreiðslu skulda enda tóku margir gengislán til bílakaupa hefur einnig verið vísað til þess að frumvarpið liðki fyrir endurnýjun íslenska bílaflotans og sé þar af leiðandi til hagsbóta fyrir umhverfið meiri hlutinn leggur til að gildistími frumvarpsins verði lengdur til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu er það gert til samræmis við þá breytingu sem nefndin lagði til í tengslum við afgreiðslu laga númer hundrað þrjátíu og tvö tvö þúsund og átta og um breytingu á lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjald fram kom á fundum nefndarinnar að fyrningarstuðull frumvarpsins feli í sér að heimild til endurgreiðslu er ekki lengur til staðar fimm árum eftir nýskráningu ökutækis meiri hlutinn gerir ekki athugasemdir við það þar sem flest gengistryggð lán voru til kaupa á nýlegum bifreiðum meiri hlutinn telur einnig rétt að hnykkja á því að áður en ráðist verður í innheimtu skoðunargjalds liggi skýrt fyrir hvernig útreikningi þess sé háttað og hvort þörf sé á slíku gjaldi en um innheimtu þess gildir heimildarákvæði meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu í stað orðanna til fyrsta apríl tvö þúsund og níu í

fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og gerir fyrirvara við álitið undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram birkir j jónsson lúðvík bergvinsson og rósa guðbjartsdóttir